laga um breytingu á lögum um fjarskipti númer áttatíu og eitt tvö þúsund tvö hundruð og þrjú með síðari breytingum sem unnið hefur verið að í samráði við póst og fjarskiptastofnun í stuttu máli er það frumvarp að úthlutun eða endurúthlutun á tíðniréttindum á tilteknum tíðnisviðum til ákveðins tíma gegn gjaldi og fleira sem að hluta til er vegna innleiðingar á e e s tilskipunum sem okkur er gert að sinna

með því er gerð breyting á gildandi lögum um fjarskipti í þá veru að heimilt er að úthluta tíðniréttindum til skemmri tíma en áður og þá skal gjald tekið fyrir réttindin vera í hlutfalli við þann tíma sem úthlutað er samkvæmt gildandi lögum skal úthluta tíðniréttindum til tíu ára í senn og gegn gjaldi fyrir upphæð allt að krónu sextán þúsund sex hundruð milljónir það gjald hefur verið óbreytt í áratug og ekki tekið neinum breytingum í því frumvarpi sem hér er mælt fyrir er gert ráð fyrir að gjaldið verði fært til núvirðis í samræmi við breytingu á vísitölu

tíu mhz að fært forseti þó svo að frumvarpið sem lagt er hér sé lagt fram af meiri hluta ásamt núll öngunefndar er enginn ágreiningur um meðferð þess máls innan samgöngunefndar og það er sömuleiðis samkomulag í nefndinni um að óþarft sé að vísa málinu til nefndar á milli umræðna og mælist ég því til þess er þessari umræðu lýkur að málinu verði vísað til annarrar umræðu